ræðu hæstvirts forsætisráðherra liggur fyrir að það er ekki lengur ágreiningur um að það er um verulegan vanda að ræða í efnahagslífi þjóðarinnar það vildum við ýmsir og höfum ýmsir haldið fram hér í þessum sal allt frá því á síðastliðnu ári

og sagt eindregið að ekki væri um það að ræða síðast á síðastliðnu vori sagði forsætisráðherra hér í þessum ræðustól að botninum væri náð miðað við það sem nú er sagt er alveg ljóst að forsætisráðherra hæstvirtur telur að því fari fjarri að orð hans í vor hafi reynst sönn það er að botninum væri náð það væri langur vegur þangað í því sambandi minnti hæstvirtur forsætisráðherra á ummæli fjármálaráðherra breta alistair darling sem heitir því hlýlega nafni að það væri um að ræða alþjóða fjármálakreppu þar sem það væri langur vegur í þá átt að botninum væri náð um væri að ræða vaxandi atvinnuleysi og vaxandi vanda bretar eiga við þann sama vanda að hluta og við að hafa verið með gjaldmiðil sem hefur verið of hátt skráður þeirra vandi er í dag að hluta til sá sami það er að þeir glíma nú við ákveðna gengisfellingu þó að hún sé ekki eða brot af því sem við erum að glíma við þá sagði hæstvirtur forsætisráðherra

og aðrir efasemdarmenn hafa sakað ríkisstjórnina um aðgerðaleysi þarna er eru að setja stjórnarandstöðuna undir einn hatt vegna þess að það er nú mismunandi með hvaða hætti og hvernig menn hafa nálgast þessa hluti hitt er annað mál að þegar verið er að vísa til efasemdarmannanna á hæstvirtan forsætisráðherra sjálfsagt við skýrslu fjármálafyrirtækisins og ráðgjafarfyrirtækisins mariilinns sem talaði um það fyrir nokkrum mánuðum að aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar væri eitt alvarlegasta vandamálið sem við væri að etja varðandi íslenskt efnahagslíf

en þetta var hins vegar atriði sem kom fram í skýrslu þessarar virtu stofnunar hæstvirtur forsætisráðherra rakti með hvaða hætti og hvernig hefði verið staðið að málum hvað hefði verið gert að hluta til var þar greint frá atriðum sem voru varnaraðgerðir við þeim vanda sem um er að ræða en aðrir hlutir komu þeim bara alls ekkert við það er meðal annars varðandi það að lækka skatta á fyrirtækjum að þar var um að ræða hlut sem snerti ekkert þann efnahagsvanda sem við er að glíma í dag heldur til komið og boðað þegar stjórnin hóf göngu sína það sama er varðandi stimpilgjaldið sem talað var um þegar á síðasta kjörtímabili sem óréttlátan skatt og ég lagði hér í þingræðum í vor mikla áherslu á að frumvarpi ríkisstjórnarinnar yrði breytt þannig að stimpilgjaldi yrði með öllu aflétt af einstaklingum af því að það væri nauðsynlegt að efla markaðsstarfsemi sérstaklega á húsnæðismarkaðnum og það voru orð að sönnu það reyndist vera rétt það var hins vegar ekki gert það var farin slæm vond millileið það sem hefur verið gert er að það hafa verið auknir möguleikar til skuldsetninga lántöku og aukinn gjaldeyrisvarasjóður sem margir hafa

stjórnarandstaðan kalli stöðugt eftir því að gjaldeyrisvarasjóðurinn verði aukinn hef ég ekki krafist þess að hann færi í þær hæðir sem hann er þegar kominn í háttvirtur þingmaður árni páll árnason vakti athygli á því hér í ræðu áðan að kostnaður við það sem hann kallaði þennan ónýta gjaldmiðil væri um hundrað milljarðar króna á ári hverjir bera þann kostnað jú það eru engir aðrir en fólkið í landinu þá hlýt ég að spyrja hæstvirtan forsætisráðherra er hann sammála þeim ummælum háttvirts þingmanns árna páls árnasonar í fyrsta lagi að við höfum ónýtan gjaldmiðil og er það rétt greining hjá þingmanninum að kostnaðurinn við það sem hann kallar ónýta gjaldmiðilinn séu hundrað milljarðar ári ári sé það rétt greining hjá háttvirtum þingmanni árna páli árnasyni að kostnaður við að hans mati ónýtan gjaldmiðil sé hundrað milljarðar króna á ári er þá nokkur vitræn glóra að halda þeim gjaldmiðli eru þá ekki aðrir kostir miklu líklegri til árangurs til þess að skapa stöðugleika í þjóðfélaginu eða er það þannig að mati hæstvirtur forsætisráðherra að þessi sjónarmið stjórnarþingmannsins árna páls árnasonar eigi ekki við nokkur rök að styðjast það væri mjög merkilegt að ég ef mjög mikilvægt að fá svör við þeim spurningum hæstvirtur forsætisráðherra talaði um að það skipti máli að framleiða og framleiða og framleiða ég er honum sammála að því leyti en þá verður að hafa það í huga að það er ekki á að framleiða heldur verður að vera markaður fyrir það sem er framleitt annars er framleiðslan eingöngu til þess fallin að grafa undan lífskjörum og valda erfiðleikum það er kannski vandamálið í dag við höfum verið að framleiða ef til vill of mikið vegna þess að vonir mann voru menn voru of bjartsýnir og við stöndum uppi núna með hundruð íbúða sem eru óseldar með gríðarlega mikið magn af verslunarhúsnæði og atvinnuhúsnæði sem er óselt byggingariðnaðurinn hér er í erfiðleikum og það er álver ljóst að það verður að grípa til ákveðinna ráðstafana varðandi meðal annars virkjanir og aðra starfsemi í mannvirkjagerð til þess að brugðist verði við til þess að hér verði ekki um fjöldaatvinnuleysi að ræða það er bara ekkert flóknara en það á sama tíma segir hæstvirtur utanríkisráðherra að hún sé ekki hrifin af virkjun eða álveri í helguvík hver er þá stefna stjórnarinnar hvað það varðar það er ekki lengra síðan en í viðskiptablaðinu nú tuttugu og níu átta í viðtali þar sem utanríkisráðherra sagði með leyfi forseta ég hef sjálf aldrei verið hrifin af hugmyndum um álver í helguvík hver er þá stefna ríkisstjórnarinnar varðandi þær framkvæmdir það er nú einhvern veginn þannig að hér er talað að hluta til með mismunandi hætti eftir því hver talsmaður ríkisstjórnarinnar er hverju sinni hvort um er að ræða hæstvirtur forsætisráðherra eða hæstvirts utanríkisráðherra eða áður títtnefndan háttvirtum þingmanni árna pál árnason

þeim vanda sem allir eru sammála um að sé við að etja að þá skuli ríkisstjórnin koma til leiks með þeim hætti sem hún gerir og komið hefur fram í umræðunni hér í dag hæstvirtur forsætisráðherra segir og sagði í ræðu sinni hér í upphafi þingfundar í dag lífskjör eru nú jafngóð og þau voru fyrir tveimur árum síðan og höfðu þá aldrei verið betri það þýðir þá væntanlega það að það eru í sjálfu sér engin vandamál sérstaklega sem blasa við fólkinu í landinu en er það svo eigum við að segja þeim sem nú eru atvinnulausir að þetta sé með þessum hætti að þeirra lífskjör séu jafngóð og þau voru fyrir tveim árum síðan eigum við að segja þeim fimm hundruð sem eru að missa vinnuna og sem hefur verið sagt upp um þessi mánaðamót að ástandið hjá þeim sé jafngott og það var fyrir tveimur árum síðan eigum við að segja unga fólkinu eins og háttvirtur þingmaður birkir jón rakti hér í upphafi með fólkið sem tók lán og er búið að missa aleigu sína vegna verðtryggingar eigum við að segja því að ástandið sé jafngott og það var fyrir tveim árum síðan eigum við að segja fólkinu sem á ekki fyrir afborgunum vegna verðhækkana og vegna vísitölunnar og verðtryggingar að ástandið sé jafngott og það var fyrir tveimur árum síðan að sjálfsögðu gengur ekki svona málflutningur til þess að ná tökum á vandanum verða menn að skilja hann og skilgreina hann rétt og það hefur